Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegen den Klimawandel werden wir nie einen Impfstoff finden, das ist klar. Deshalb werden das Thema Klimawandel und das Thema Verlust an Biodiversität wieder in den Vordergrund rücken müssen, wenn die Corona Krise vorbei ist. Aber wir haben es hier bei dem Thema Brasilien mit einer Regierung zu tun, die jetzt die Krise schamlos ausnutzt, um im Schatten dieser Krise noch mehr abzuholzen. Das können wir nicht zulassen. Und die Botschaft ist sogar so dreist und sagt noch, es gebe gar keine Abholzung.

Das muss uns allen klar sein. Wir sind immer noch der zweitgrößte Importeur von Soja. Unsere Agrarpolitik produziert Massen von Fleisch mit Soja aus Brasilien und Argentinien. Auch da müssen wir doch dahin kommen, dass wir endlich unsere Agrarpolitik ändern das ist ein Kern des Ganzen und nicht so weitermachen wie bisher.